Trzy lata temu państwa arabskie w Zatoce, jak i w Afryce Północnej, przechodziły burzliwy okres zmian. Wszyscy mieli nadzieję, że nowe rozwiązania państwowe będą tymi, na jakie czekają arabskie społeczeństwa. Niestety okazało się, że w Egipcie nowa rzeczywistość stała się jeszcze bardziej skomplikowana. Jednak ostatnie miesiące przyniosły znaczne pozytywne zmiany i nowe nadzieje na przyszłość.

Mam nadzieję, iż Unia Europejska, a w szczególności Parlament Europejski, docenią te zmiany w niniejszej rezolucji.